Signor Presidente, onorevoli colleghi, intanto anch'io voglio ringraziare i relatori e mi auguro che questa più equilibrata organizzazione del Parlamento possa essere approvata anche dal Consiglio. Mi auguro anche che possa essere approvata dal Consiglio la parte relativa alle liste transnazionali, che mi auguro anche sia approvata dal Parlamento come è stata approvata in commissione. Al collega Schöplin e ai tanti che in questi giorni si sono pronunciati contro le liste transnazionali ricordo che noi oggi già rappresentiamo tutti i cittadini europei. Quindi io sono lontanissima quando sono a Bruxelles da un elettore greco che pure rappresento, come sono lontana anche dai miei elettori che rappresento, ma non rappresento solo gli elettori del mio collegio. L'avere una lista transnazionale con candidati se possibile di tutti i paesi europei e l'emendamento lo consentirebbe guidata dai candidati presidenti della Commissione, creerebbe in effetti uno spazio di dibattito politico europeo.

Allora vuole farlo anche il Parlamento? Vuole sentire la voce dei cittadini europei che chiedono di poter parlare d'Europa anche con i propri parlamentari, anche con coloro che li rappresentano e non solo fra di loro? Io credo che questo sia il momento.